frú forseti í atkvæðagreiðslu hér áðan blandaði háttvirtur þingmaður guðlaugur þór þórðarson afstöðu minni hér í þingsalnum við starf mitt utan þings hann fór að vísu alrangt með kennslu mína við háskóla íslands en þessu afhjúpaði háttvirtur þingmaður enn og aftur þau vinnubrögð sem hann stundar innan húss sem utan hann ræðst á manninn en fjallar ekki efnislega um málefnið það væri óskandi að einstaka þingmenn létu af linnulausum árásum sínum á sérfræðinga og annað fagfólk í samfélaginu úr þessari pontu við eigum öll rétt á því að láta skoðanir okkar í ljós við eigum öll rétt til þess að taka til máls og lýsa okkur persónulegu afstöðu það á ekki að líðast að þingmenn geti komið í veg fyrir að almenningur í þessu landi tjái sig opinberlega ef einstaka þingmönnum leyfist að sá fræjum tortryggni í garð allra þeirra í samfélaginu sem ekki eru þeim sammála þá er málfrelsið í hættu þá er lýðræðið í hættu